svjetskog rata i svega onog stradanja kojeg smo imali.

9. svibnja dan Europe u spomen na deklaraciju koju je toga dana